Ich wollte aber nur kurz eines kritisch anmerken, und zwar das Thema Netzneutralität. Das Thema Netzneutralität wird in diesem Bericht nur beiläufig erwähnt. Es würde aber viel mehr notwendig sein. Wir müssen da eine neue Prioritätenliste setzen, damit wir auch den herkömmlichen oder den neuen Medien wirklich gerecht werden. Wieso ist Netzneutralität wichtig?

Netzneutralität heißt, dass wir alle Daten im Netz gleich behandeln, dass wir keine Daten bevorzugen. Bevorzugen wir gewisse Daten, dann geben wir großen Netzbetreibern das Recht, auf unsere Inhalte, auf das, was wir lesen, worüber wir informiert werden, Einfluss zu nehmen.

Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wir auf europäischer Ebene Netzneutralität auch wirklich rechtlich verankern und nicht nur bloß beiläufig kurz das Prinzip bekräftigen und erwähnen.